Eine außergewöhnlich breite Allianz aus Organisationen und Einzelpersonen hat eindringliche Appelle an uns gerichtet, dem Freihandelsabkommen mit Peru und Kolumbien nicht zuzustimmen. Menschenrechtsorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften und Entwicklungsorganisationen begründeten darin sehr deutlich, warum sie den Ratifizierungsprozess sehr kritisch sehen. Und das sind genau die Bürgerinnen und Bürger hier und in Peru und Kolumbien, für die wir Verantwortung übernehmen sollen. Und deren Befürchtungen kann ich mich nur anschließen. Eine Studie hat vergangene Woche offengelegt, wie das Kapitel über finanzielle Dienstleistungen im Abkommen die derzeitigen Initiativen der EU selbst zur Finanzmarktregulierung torpediert, wie damit Steuerhinterziehern und Geldwäschern ihre destabilisierenden Geschäfte erleichtert werden, wie Konzernen das berühmte Transfer Pricing leicht gemacht wird, wie die GD TRADE mit dem Freihandelsabkommen Versuche von Kommissar Barnier untergräbt, die Krise in der EU in den Griff zu bekommen. So etwas sichert keine langfristigen Investitionen und Staatseinkünfte. So etwas schmiert Spekulation, Steuervermeidung und illegale Geldabflüsse. Wir sollten uns lieber daran machen, ein ganz anderes, ein faires und ein transparentes Abkommen abzuschließen.